Ja, hvala, Gospod minister, zanimivo vprašanje, mislim, zanimiv odgovor ste mi dali, vendar vseeno, ne, tisto okrog tiste formule ne vem, bom probal s poslanskim vprašanjem pismeno, drugače ne bom vedel. bi pa vseeno, ne, ker je stvar zanimiva, zdaj sem razumel, da tudi teh tristo sedemintrideset milijonov, ki so nastali, v bistvu so samo na papirju, za pokrivanje minusa s Tako ste rekli. Štima? Ja, no, okej, ker je zanimiva, razprava pa mislim, da je prav, da kaj več izvemo na ta, na to temo, bi predlagal, pač izkoriščam poslovnik po tem členu dvesto šestinštirideset, opravimo razpravo v zvezi s tem, pa bomo še dobili marsikateri odgovor. Hvala lepa.